Ja, spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. Spoštovani ministrski zbor! Torej, pred nami je najpomembnejši dokument za, Republiko Slovenijo v letu dva tisoč devetnajst, to pomeni proračun rebalans, ki ga je pripravila vlada, Marjana Šarca in pa koalicijske stranke. Jaz sem prepričan, da je danes potrebno narediti, temeljito razpravo, kajti leto devetnajst za Slovenijo in pa za državljanke in državljanke je odvisno predvsem od tega dokumenta, ki ga danes sprejemamo. zdaj, dejstvo je, da, Evropska komisija je dala vrsto pripomb na predlagani rebalans. Evropska komisija je pozvala, da obstaja, bi rekel, neskladnost z evropskimi proračunskimi pravili. Dejstvo je pa tudi, da je samo slovenski fiskalni svet je podal vrsto pripomb in celo da je, verjetno pod vprašaj postavil, ali je ta rebalans proračuna dejansko skladen z Ustavo Republike Slovenije in pa s fiskalnim pravilom. Zdaj, ključno vprašanje, ki se meni tukaj, zastavlja, je, zakaj Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za finance hkrati s tem dokumentom ni pripravilo še rebalans proračuna za leto dva tisoč dvajset. Zanima me, razlog za to, in pa seveda, kdaj bo državni zbor, dobil rebalans proračuna za leto dva tisoč dvajset v vpogled. Dejstvo je, da nekateri koalicijski poslanci, govorite že o nekaterih davčnih reformah, govorite o nekih spremembah, jaz pač osebno iz rebalansa proračuna za leto, devetnajst teh reform, žal, pač ne vidim. Tudi ključna pripomba, poslanske skupine Slovenske demokratske stranke je v tem, da, bi Slovenija potrebovala reforme, ki so nujno potrebne, reforme nujno potrebne predvsem na področju, ureditve pokojnin in pa seveda zdravstva. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da glede na preteklo obdobje gospodarskih rasti in pa tudi sedanje gospodarske rasti bi bile te reforme, bi rekel, nujno potrebne in bi bile, bi rekel, verjetno tudi smiselne. Zdaj, dejstvo je, da se ta vlada rada hvali s tem, da, je Slovenija ima, rekordne prihodke. To je dejstvo, prvič v zgodovini Republike Slovenije se prihodki slovenskega proračuna bodo povzpeli čez deset milijard evrov, vendar jaz osebno sem prepričan, da glavna zasluga za te prihodke gre seveda slovenskemu gospodarstvu in pa zaposlenim v gospodarstvu. Zdaj, če temu kdo ne verjame, poglejte si primerjavo, zaključnega računa proračuna za leto dva tisoč petnajst in pa rebalansa proračuna za leto dva tisoč devetnajst, kjer se vidi, bi rekel, da je samo iz naslova davčnih prihodkov več prihodkov v primerjavi z letom dva tisoč, petnajst, dva dva tisoč devetnajst z ena cela šest milijarde evra, iz naslova dohodnin in pa, davka od dohodka pravnih oseb. Zame je, bi rekel, to, ključen podatek. To pomeni, gospodarstvo je v zadnjem obdobju, delalo odlično, delalo je dobro in predvsem gospodarstvu gre v zasluga za to, da, so prihodki takšni, kot so. Zdaj dejstvo je, da, ta vlada, kot je že prej tudi, moj predhodnik, kolega doktor, Logar omenil, razpolaga, bi rekel, z, bi rekel, res bogatim zakladom, sedem milijard evrov, bufferja ima ta vlada. To je, bi rekel, precejšen kapital. In v Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da gospodarska rast se mora poznati v, žepih državljank in državljanov Republike Slovenije, ampak po našem mnenju se to ne pozna, pozna se, bi rekel, izključno , bi rekel, samo, enemu delu, predvsem javnemu sektorju. Mi, bi rekel, temu povečanju plač ne nasprotujemo, vendar smo prepričani, da bi se povečanja plač morala ta vlada, lotiti na drug način, na drug način, in sicer ne s, trajnim obremenjevanjem proračuna ali z dodatnim obremenjevanjem gospodarstva, temveč z temeljito davčno reformo. In s temeljito davčno reformo smo Slovenski demokratski stranki prepričani, da bi se lahko bistveno bolj poznalo v žepih državljank in državljanov Republike Slovenije, kot se sedaj. Sedaj ste pa dolgoročno obremenili proračun, to pomeni, da odhodki proračuna so dolgoročno obremenjeni, prihodki, niste pa ustvarili, bi rekel, nekih ukrepov ali sprejeli ukrepe, ki bi pa nekako tudi na na dolgi rok, zagotovili višje, prihodke. In ne nazadnje, kaj se je zgodilo s tem povečanjem plač in s tem ukrepom, ki ga je sprejela vlada Marjana Šarca in pa koalicija. Ste dejansko bistveno podražili končne storitve za državljanke in državljane Republike Slovenije. V zadnjem obdobju smo priča poviševanja plačil storitev v vrtcih, domovih za ostarele in to vsekakor ne pelje, bi rekel, v nadaljnji razvoj in pa v višji standard državljank in državljanov Republike In tukaj smo prepričani, da bi ukrepe povišanja plač, predvsem pa razbremenitev državljank in državljanov Republike Slovenije, morali pripraviti, bi rekel, na drugačen način, predvsem z, z z z, bi rekel, reformami in pa z, davčno reformo. Tega, bi rekel, tukaj noter ni razvidno, dejstvo pa je, da smo Slovenski demokratski stranki tudi že v obdobju te sestave parlamenta predlagali vrsto ukrepov, ki bi, šli v to smer, to pomeni zmanjševanje obremenitev gospodarstva in pa, zmanjševanje, bi rekel, davčne politike. Jaz sem prepričan, da, ta vlada ima dovolj zaloge, da bi lahko tak ukrep pripravila. ne nazadnje ena cela šest milijarde, višji davčni prihodki v primerjavi z letom dva tisoč petnajst govorijo dovolj. Zdaj iz teh, številk, ki jih lahko tukaj noter vidimo pri rebalansu proračuna za leto, dva tisoč devetnajst, spoštovana državna sekretarka, ali mogoče kdo iz ministrstva za delo in socialo, zanima me, zakaj se povečujejo, bi rekel, tako, socialni transferji. Socialni transferji v primerjavi z letom dva tisoč petnajst so višji za, približno sto deset milijonov evrov. Vemo pa, bi rekel, da se je tukaj noter, znižala, brezposelnost, da imamo gospodarsko rast. Kam gre, bi rekel, teh sto deset milijonov evrov? Zakaj se povečuje ta sociala? Tukaj bi, naprošeno za obrazložitev. Potem en, bi rekel, podatek, ki, je mene dejansko šokiral, če pogledamo transferje v javne zavode. Transferji v javnih zavodih za leto dva tisoč petnajst so znašali ena cela šest milijard evrov. Rebalans proračuna za leto dva tisoč devetnajst predvideva dve milijardi triinosemdeset evrov. To pomeni, približno petsto milijonov višje prihodke imamo mi v javne zavode, kot smo imeli v letu dva tisoč petnajst. Zdaj pa sprašujem kompletni ministrski zbor in kolegice in kolege, ali imamo, bi rekel, iz tega naslova manjše čakalne vrste v zdravstvu? Nimamo, imamo višje. A imamo boljše storitve v domovih za ostarele? Nimamo, imamo višje cene. A imamo boljše storitve v vrtcih? Nimamo. Imamo samo, višje položnice. Zanima me, spoštovani državni zbor, kam je šlo teh petsto milijonov evrov v javnih zavodih? Javni zavodi morajo služiti, bi rekel, državljankam in državljanom Republike Slovenije, z boljšo kvaliteto storitev in ne nazadnje tudi cenejšo. In zdaj če iz proračuna v primerjavi z letom dva tisoč petnajst izdanih, petsto milijonov evrov več, me zanima, kam je ta denar šel? drugi strani smo v Slovenski demokratski stranki ocenili, da ta proračun ni razvojno usmerjen, zato smo tudi na matičnem delovnem telesu, odboru za finance, v soboto vložili šestnajst amandmajev. Teh šestnajst amandmajev pa temelji predvsem na boljši infrastrukturi, na nižji ceni, javnih zavodov, nižji ceni, ceni, domov za ostarele in teh šestnajst amandmajev predvideva prerazporeditev denarja za približno petinštirideset milijonov evrov. In ponovila se je zgodba iz, mandata Cerarjeve vlade, ko je prvič v zgodovini, v obdobju štirih let, ni bil sprejet niti en amandma opozicije, niti en amandma opozicije. In v soboto, je se je na odboru za finance s strani koalicijskih poslank in poslancev, ponovila ista zgodba. Zgodba, da niti en amandma s strani opozicije ni bil podprt. Zdaj, spoštovane, koalicijske poslanke in poslanci, zanima me, zakaj ste zavrnili recimo amandma Slovenske demokratske stranke, ki predvideva za pet milijonov evrov višje prihodke v domovih za ostarele? Zanima me, zakaj ste ga zavrnili? Jaz sem prepričan, da bi s tem amandmajem lahko znižali, bi rekel, končno storitev za uporabnike teh, domov. Zdaj, v Slovenski demokratski stranki ocenjujemo, da ta vlada oziroma ta proračun je sestavljen nekako na nespremenjeni politiki. Zdaj, velikokrat smo slišali, kako se državni, dolg znižuje. Državni dolg se znižuje res, ampak po strukturi bruto domačega proizvoda. V strukturi bruto domačega proizvoda pa izključno zaradi tega, zaradi uspešnega dela gospodarstva, ki pa se bruto domači proizvod povečuje. Ko pa mi pogledamo, celotni dolg, neto dolg, s številkami, pa ugotavljamo, da se ta dolg ne znižuje, ampak da se v danem trenutku celo povečuje. In jaz ne izključujem, da bo čez eno leto državni dolg v bruto številki višji, kot je danes. Na drugi strani smo lahko še priče, izsiljevanju nadkoalicijske stranke Levica. Dejansko potem tudi po raznoraznih portalih, kako se, bi rekel, poslanci Levice iz tega naslova tudi norčujejo, bi rekel, iz ministrov. Dejansko vas pozivajo, kaki bebci ste, da sprejmete, bi rekel, vse te njihove zahteve. Seveda pa sprejmete te njihove zahteve, kajti, ker veste, da brez njih ta proračun danes ne bi šel skozi. In v primeru, da proračun rebalans, ki ga je pripravila ta vaša vlada, ne bi bil, ne bi bil potrjen, avtomatično pomeni padec vlade to pomeni, da ste vi pripravljeni narediti marsikaj, samo zaradi tega, da se obdržite na Celo pripravljeni ste se ponižati pred, Levico.